Monsieur le Président, je connais la Biélorussie grâce à de nombreuses missions d'observation électorale que j'ai pu mener dans le pays ces 15 dernières années. À chaque scrutin, les manifestations dénoncent les méthodes de l'État et protestent contre le traitement de l'opposition. S'il n'est donc pas nouveau de voir la société biélorusse s'émouvoir des résultats et du déroulement des élections, ce qui constitue un véritable changement c'est l'ampleur et la détermination de ces manifestations.

Faut il profiter de leur colère pour essayer de manipuler certains esprits?

Le triste sort de l'Ukraine, depuis cet épisode influencé depuis l'étranger, prouve suffisamment que c'est par le seul dialogue que nous arriverons à rétablir la justice et le calme au sein de ce pays.

C'est à mon avis le seul moyen de progresser et de ramener le calme dans ce pays.